Maar dit wederzijds vertrouwen tussen de landen kan niet zonder een sterke gezamenlijke bescherming van de EU buitengrenzen.

Bootjes worden nog steeds overgebracht naar Europa, naar redding in plaats van naar het laatste veilige doorreisland.

Het herinvoeren van grenscontroles binnen de EU brengt inderdaad economische kosten met zich mee.